Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Commissaire, vous êtes, j'en suis sûr, convaincus du bien fondé de l'Europe. L'Europe, où tout circule librement les biens, les personnes, les capitaux et...

Eh oui, l'amour! Erasmus, c'est aussi l'Europe de l'amour, celle qui a permis à plus deux millions d'étudiants de découvrir un nouveau pays et qui, si j'en crois une étude de la Commission, aurait contribué à la naissance d'environ un million de bébés Erasmus. Rien que pour ça, je veux dire vive l'Europe, vive l'amour!

L'Europe, ce n'est pas que l'amour, hélas! Ce sont aussi les problèmes sociaux, les accidents de la vie qui frappent les familles, et notamment les plus fragiles. Là aussi, nous nous heurtons à la force des lois nationales, à une justice qui ne coopère pas toujours avec les pays tiers lorsqu'il s'agit de familles étrangères.

Bien sûr, personne ne prétend que les différentes décisions prises ici ou là vont à l'encontre de l'enfant, mais on peut se tromper en toute bonne foi. Partant du principe qu'il y en a plus dans plusieurs têtes que dans une seule, nous devons tout faire pour que les États membres collaborent et coopèrent en étudiant les meilleures possibilités, toutes les possibilités, sans tabou ni parti pris. C'est le sens de cette résolution, qui se veut humble et ne prétend pas être la clé absolue de tous les problèmes rencontrés en Europe, mais qui veut envoyer un message clair à la Commission, au Conseil et aux États membres pas de frontières pour les droits de l'enfant!